Mam takie wrażenie, że mój realizm po tej debacie będzie bardziej pesymistyczny.

Mam wrażenie, że złe sprawozdanie, pisane na kolanie, nie jest dużo warte, ale nie mamy żadnego poważnego dokumentu, który antycypowałby sytuację na Ukrainie, dawał dobre recepty i był kompleksowy. Druga bardzo ważna sprawa chcę podkreślić, że niestabilność na Ukrainie staje się już stabilna i generuje sytuacje bardzo istotne dla krajów sąsiednich dla Mołdawii, dla Armenii, dla Białorusi. Bo trzeba pamiętać, że skutkiem Majdanu była aneksja Krymu i to, co się dzieje w Doniecku. Wydaje mi się, że musimy zdawać sobie sprawę z tego, że rozwiązanie problemu na Ukrainie to jest rozwiązywanie problemów w całym obszarze Europy Wschodniej. Jeżeli chcemy budować tam nadzieję, musimy być skuteczni, musimy być konsekwentni, musimy być odpowiedzialni, a w pomocy humanitarnej nie zawodzić tych, którzy są tam najważniejsi dzieci kobiety, przede wszystkim ci słabsi. Zwracam na to uwagę, bo Unia Europejska w tej materii musi być zdecydowanie bardziej stanowcza.